virðulegi forseti skýrsla rannsóknarnefndar alþingis um hrun fjármálakerfisins á íslandi er í senn rothögg fyrir íslenska stjórnsýslu eins og við þekkjum hana og lykillinn að því að byggja upp að nýju traust á helstu stofnunum stjórnkerfisins rannsóknarnefndin fellir þungan dóm yfir íslenskum stjórnmálamönnum en vísar jafnframt veginn til nauðsynlegra umbóta rannsóknarnefndin dregur upp mynd af samfélagi þar sem í reynd var framið valdarán þar sem kjörin stjórnvöld létu af hendi forustuhlutverk sitt

fjármálakerfið fór sínu fram án afskipta stjórnvalda sem treystu gagnrýnislítið á upplýsingar úr fjármálakerfinu og létu hjá líða að tryggja að þjóðin væri varin fyrir áföllum í fjármálakerfinu rótin að stjórnlausu fjármálakerfi sem leiddi til óhóflegs vaxtar og áhættusækni bankanna liggur í einkavæðingu bankanna í upphafi síðasta áratugar sem byggði á pólitískum en ekki viðskiptalegum forsendum en skýringar á vanmætti stjórnsýslunnar til að hemja vöxt bankanna er að leita enn aftar í formgerð stjórnarráðs sem við höfum búið við í áratugi sjálfstæðisflokkurinn stjórnaði landinu í fimmtíu og þriggja ára af þeim sextíu og fjögur sem liðu frá stofnun lýðveldis til bankahruns og framsóknarflokkurinn í fjörutíu og fimm ár stjórnarráð íslands er í reynd kerfi sjálfstæðra smákónga sem ráða ferð hver í sínu ráðuneyti en ríkisstjórnin stjórnar ekki sem samstæð heild samkvæmt okkar stjórnskipan það fyrirkomulag getur gengið í lygnum sjó en þegar verulega gaf á bátinn í aðdraganda bankahruns hefði í reynd þurft að taka upp vinnubrögð fjölskipaðs stjórnvalds með náinni samvinnu ráðherra og ráðuneyta þeirra tryggu upplýsingaflæði þvert á ráðuneytin og samhæfingu aðgerða í kjölfar bankahruns því miður of seint hafði samfylkingin frumkvæði að breytingum í þessa veru og í núverandi ríkisstjórn hafa verið stigin markviss skref í þessa átt en betur má ef duga skal og hin stóra formbreyting í átt til fjölskipaðs stjórnvalds er eftir hún kallar á breytingar á lögum um stjórnarráð íslands og ef til vill stjórnarskrá virðulegi forseti rannsóknarskýrslan dregur upp skýra mynd af afleiðingum einkavæðingar bankanna niðurstaðan var óheft bankakerfi ís samræmi við hugmyndafræði nýfrjálshyggjunnar og viðleitni til að afnema opinberar reglur í atvinnulífinu sem sótti meðal annars innblástur í stjórnarstefnu thatcher stjórnarinnar í bretlandi og reagan stjórnarinnar í bandaríkjunum með þessari stefnumótun létu stjórnvöld hjá líða að verja hagsmuni almennings til dæmis með aðgerðum til að hefta vöxt bankanna aukinni skyldu á herðar bankanna að binda fé í seðlabanka íslands eða öðrum þeim aðgerðum sem hefðu dregið úr áhættu gagnvart þjóðinni af hugsanlegum skakkaföllum sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur báru ábyrgð á einkavæðingu bankanna og rannsóknarskýrslan dregur skýrt fram hvernig faglegum reglum þar með talið um dreift eignarhald þekkingu og reynslu bankastjórnenda og fleira var kerfisbundið ýtt til hliðar á elleftu stundu í einkavæðingarferlinu að því er virðist til að opna dyrnar fyrir tilteknum fjárfestum sem voru stjórnvöldum þóknanlegir því til viðbótar var röð alvarlegra hagstjórnarmistaka ríkisstjórnarinnar á þessum tíma sem kynti undir ofþenslu í hagkerfinu þar sem mestu munaði um ábyrgðarlausa íbúðalánastefnu og ótímabærar skattalækkanir eftir tólf ára samfellda stjórn sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks kom svo samfylkingin að stjórn landsins í eitt ár og fjóra mánuði fram að bankahruni og við berum sannarlega okkar ábyrgð á því sem gerðist og ekki síður því sem ekki var gert í aðdraganda bankahruns ábyrgð okkar í samfylkingunni liggur meðal annars í því að hafa treyst um of á upplýsingar sem fyrir lágu um stöðu og lífvænleika bankakerfisins að vanmeta umfang vandans og hve nærri hengifluginu fjármálakerfið var í raun komið vorið tvö þúsund og sjö og láta þar með hjá líðast að móta og grípa til þeirra róttæku viðbragðsáætlana sem hefðu dregið úr skaðanum fyrir þjóðina af yfirvofandi bankakreppu það er niðurstaða rannsóknarnefndarinnar að síðasta tækifærið til að koma í veg fyrir fall bankanna hafi gefist árið tvö þúsund og sex en ríkisstjórnin sem mynduð var vorið tvö þúsund og sjö með aðild samfylkingarinnar hefði þurft að grípa hratt til aðgerða til að draga úr afleiðingunum af yfirvofandi bankakreppu fyrir fólkið í landinu það var ekki gert í fyrsta lagi vegna skorts á yfirsýn um alvarlega stöðu fjármálakerfisins í öðru lagi vegna meðvirkni gagnvart brothættri ímynd fjármálakerfisins og í þriðja lagi vegna þeirrar hugmyndafræði afskiptaleysis gagnvart markaðnum sem mótaði pólitíska sýn samstarfsflokksins í ríkisstjórn rannsóknarnefndin dregur upp kolsvarta mynd af sjálftöku eigendenda bankanna sem í reynd má segja að hafi hreinsað bankana af fjármagni í eigin þágu þar með kippt fótunum undan rekstrargrundvelli þeirra til framtíðar það segir hrikalega sögu að við fall bankanna þriggja glitnis kaupþings og landsbankans námu láns bankanna til fimm stærstu eigenda sinna og tengdra félaga samtals sex hundruð fimmtíu

þessu til viðbótar fengu eigendur bankanna verulegt fjármagn í gegnum dótturfélög bankanna sem ráku peningamarkaðssjóði ljóst er að þessar lánveitingar bankanna til eigenda sinna fóru fram í trássi við lánareglur bankanna sjálfra og iðulega framhjá lánanefndum þeirra það er því í hæsta máta eðlilegt og reyndar ein af markverðustu tillögum rannsóknarnefndarinnar að sérstakur saksóknari rannsaki sérstaklega þátt stjórna og framkvæmdastjórna allra fjármálastofnana í aðdraganda bankahruns með tilliti til þess hvort um refsiverða háttsemi hafi verið að ræða ljóst er að þetta kalla á gríðarlega rannsóknarvinnu en hún er lífsnauðsynleg ef við eigum að endurvekja traust í okkar samfélagi og einn fyrsti lærdómurinn sem við hljótum að draga af skýrslunni er að styrkja þurfi verulega starfsemi sérstaks saksóknara svo hægt verði af fumleysi og krafti að ganga hratt til þeirra verka sem rannsóknarnefndin vísar til embættisins virðulegi forseti ég nefndi í upphafi máls míns að rannsóknarskýrslan væri áfellisdómur yfir íslensku stjórnmálalífi og það er ein átakanlegasta niðurstaða hennar að stjórnvöld höfðu í reynd enga yfirsýn yfir hina siðlausu svikamyllu sem viðgekkst í fjármálakerfinu á íslandi sumpart af því að þau trúi í blindni á gildi hins óhefta athafnafrelsis á markaði sumpart vegna þess að eigendur og stjórnendur bankanna leyndu markvisst upplýsingum um raunverulega stöðu þeirra í því skyni að viðhalda falskri ímynd um að þeir stæðu traustum fótum mistök stjórnvalda voru að trúa gagnrýnislaust þeirri helgimynd sem þar var dregin upp þegar horft er í baksýnisspegilinn birtist okkur þörfin fyrir óháða greiningu á raunverulegri stöðu bankanna og faglegu mati á þeirri áhættu sem samfélaginu væri sköpuð af háskalegri framgöngu stjórnenda þeirra skýrsla rannsóknarnefndar alþingis er mikið áfall fyrir stjórnkerfið en hún er líka tímabært og nauðsynlegt innlegg í endurreisn samfélagsins því hún sýnir okkur veruleikann eins og hann var dregur fram þau mistök sem gerð voru og vísar veg til umbóta sem verður að gera á stjórnsýslunni í landinu á innviðum og regluverki fjármálakerfisins á starfsháttum alþingis á fjölmiðlaumfjöllun og samfélagsumræðunni skýrslan vönduð og óvægin sem hún er verður að leiða til raunverulegra úrbóta og hreinsunar við verðum að nota hana til að draga lærdóma hverfa frá villu okkar vegar og sverjast í fóstbræðralag þvert á flokka um að þær sjónhverfingar sem leiddu til þagnarbandalags og meðvirkni um að líta fram hjá banvænum meinsemdum íslenska fjármálakerfisins mega aldrei endurtaka sig við höfum nú gullið tækifæri til að læra af reynslunni skapa forsendur fyrir nýju fjármálakerfi sem byggir á viðskiptasiðferði samfélagslegri ábyrgð og traustu regluverki það er hlutverk alþingis að tryggja að þessi lærdómur verði raunverulegt leiðarljós í þeirri löggjöf sem nú liggur fyrir þinginu um fjármálafyrirtæki þar eru mikilvægar úrbætur á ferðinni til dæmis skýrt bann við lánveitingum með veði í eigin hlutabréfum þröngar skorður við lánveitingum til stjórnarmanna framkvæmdastjóra og lykilstarfsmanna auknar eftirlitsheimildir til fjármálaeftirlits skerpt er á ákvæðum um heilbrigða viðskiptahætti og svo framvegis ég vil þó brýna viðskiptanefnd og þingheim allan sem fara vandlega í gegnum þær ábendingar sem fram koma í rannsóknarskýrslunni og lúta að regluverki fjármálamarkaðarins með það fyrir augum að styrkja enn frekar regluverki fyrir lokaafgreiðslu þess frumvarps það hefur til dæmis valdið mér áhyggjum hve bankarnir hafa reynst úrræðalausir í þeim efnum að taka mið af siðferðilegum viðmiðum við mótun verklagsreglna um skuldameðferð fyrirtækja viðbrögð alþingis við því úrræðaleysi mega ekki vera þau að gefast upp fyrir vandamálinu af því það er flókið það er einmitt af því það er flókið sem það verðskuldar tíma okkar og fyrirhöfn stjórnmálamenn eru kosnir á þing til að takast á við erfið og margslungin verkefni við eigum að leita þeirra lausna sem best tryggja hag almennings við megum ekki una okkur hvíldar fyrr en við höfum upprætt þær meinsemdir sem komu fjármálakerfinu á vonarvöl nýtum nú þann sáttavilja sem er meðal þingmanna í öllum flokkum til að læra af þeirri bitru reynslu sem rannsóknarskýrslan birtir okkur sameinumst um að skapa hér nýtt fjármálakerfi nýtt stjórnkerfi sem byggir á réttlæti fagmennsku og gegnsæi í því liggur helsta von stjórnmálalífsins í landinu um að endurvekja traust almennings